Prije pet godina Europski parlament je donio posebnu Rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Utjehe za one koji su izgubili najmilije nema ni nakon svih ovih godina.